Pani Przewodnicząca! To powinno być tak, że Parlament Europejski po decyzji, która została już podjęta przez Radę, po decyzji, która została już podjęta przez Komisję, nie tworzy dodatkowych barier. Gdyby Panowie z lewicy przeczytali sobie preambułę do umowy stowarzyszeniowej, to zorientowaliby się, że wszystkie rzeczy, których oczekują jako dodatkowe warunki, są tam umieszczone i że zostały już podpisane przez stronę ukraińską.

Nasz cel jest, Panowie Posłowie, dokładnie taki żeby pokazać tym razem, że jesteśmy w stanie wyprzedzić Putina, żeby się nie okazało kolejny raz, że przyjeżdżamy ze swoimi europejskimi wartościami, w tym wypadku bardzo ważną sprawą zniesieniem ceł, żeby pokazać, że Ukraina ma szansę być we wspólnym europejskim rynku w przyszłości w pełni. Dzisiaj to jest tylko gest, ale jakże ważny dla tych, którzy eksportują, jakże ważny dla tych, którzy będą mogli zaoszczędzić. I my dzisiaj mamy okazję pokazać to Ukrainie, mamy okazję jeden raz wyprzedzić Putina i zareagować tak, jak trzeba.

Macie pomysł taki, żeby pokazać, że my postawimy dodatkowe warunki i że przyjedziemy jak zwykle spóźnieni.